Jak podkreślono w sprawozdaniu, zapewnienie równości płci jest szczególnie ważne w kontekście unijnych stosunków zewnętrznych. Instytucje, agencje, delegatury Unii powinny promować silniejszą rolę kobiet w krajach rozwijających się poprzez odpowiednie programy i działania społeczne.

Rozwiązanie to pozwala na zachowanie spójności wysiłków Unii z Agendą 2030, także zgodnie z zaleceniami nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Także w założeniu oryginalny projekt sprawozdania w sposób rzeczowy ocenił postępy realizacji drugiego planu działania i mimo pewnych zmian w tekście, które odciągają uwagę od meritum dokumentu, na pewno z uwagą będziemy śledzić postępy w realizacji drugiego planu działania.